Należy bardzo poważnie przeanalizować trudności w dostępie do rynku chińskiego, przestrzeganie praw wartości intelektualnych czy zasad zamówień publicznych przez rząd chiński. Cieszy dialog i współpraca w obszarze kultury czy europejsko chiński rok młodzieży.